Signora Presidente, onorevoli colleghi, ho sentito finora parlare diversi colleghi del fatto che ci sono alcuni Stati membri che non sono stati in grado di adempiere al proprio obbligo di tutelare e di difendere i confini esterni e che poi rifiutano l'aiuto che viene offerto loro dall'Unione europea.

Concordo sul fatto che le frontiere esterne sono frontiere comuni, per cui è giusto dare una risposta comune alla tutela dei confini esterni, però ci sono diversi interrogativi che mi pongo e diversi dubbi che suscita questa proposta legislativa.

Commissario Avramopoulos, mi piacerebbe che mi desse una risposta, perché una nuova agenzia e non potenziare, utilizzare già Frontex, l'agenzia già esistente? Che ruolo avrà quest'agenzia, di mero coordinamento? Si parla di rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni, che tipo di informazioni?